Žiaľ, zdá sa, že naliehavosť situácie si dostatočne neuvedomujú nielen občania Európskej únie, ale aj Európska Komisia sa k týmto číslam stavia vlažne. Svedčí o tom nedostatok odhodlania dôsledne a náležite vymáhať uplatňovanie environmentálnych smerníc a neochota začať proti členským štátom konanie pre porušovanie predpisov. Ak nám úprimne záleží na tom, aby sme odovzdali svojim deťom a ďalším generáciám životné prostredie aspoň sčasti také, ako ho poznáme my dnes, nemôžeme si dovoliť naďalej otáľať, vyhýbať sa konaniu. Podporujem teda navrhované kroky, ktoré môžu viesť k zabráneniu nenapraviteľných škôd na životnom prostredí.